Constat că în mandatul domniei sale au fost atâtea situații, parcă ar trebui să fii un pompier, să te duci să stingi o situație într o parte și apare imediat o încălcare a drepturilor omului în altă parte.

Dar pe de altă parte cred că este momentul ca acest Parlament, noi, euro deputații aleși de către poporul european, să găsim o modalitate internațională, transparentă pentru ca să existe un control al acestor drepturi ale omului și o verificare și condamnare a celor care fac încălcări flagrante în acest domeniu.